Wielokrotnie tutaj w tym Parlamencie były głosowane rezolucje, w których stwierdza się, że utrzymanie małych rodzinnych gospodarstw jest tutaj naszym priorytetem.

Jak więc Pan głosuje, kiedy Parlament uchwala takie bzdury, że chce utrzymywać tę nieefektywną strukturę małego rolnictwa?